Nie je fér stanoviť podmienky pre začatie rokovaní s kandidátmi na členstvo v Európskej únii a po ich splnení nezačať rokovať.

Správa Komisie hovorí o pokroku v boji proti korupcii, o stabilnej vláde a politickom dialógu.

Zaslúži si šancu začať rokovať o svojom vstupe medzi členské štáty Európskej únie. O nevyriešených otázkach hovorme počas negociačného procesu.